Je suis un membre, hélas, déjà très ancien de ce Parlement et je dois dire que j'observe avec beaucoup d'inquiétude la diminution des garanties que représente l'immunité parlementaire, dont la seule finalité légitime est de garantir la liberté d'expression politique du député lorsqu'il est poursuivi par des adversaires politiques ou lorsque, membre de l'opposition, il est poursuivi par un gouvernement ou par des autorités administratives hostiles qui agissent par parquets interposés. Ceci n'est plus le cas. Il est tout à fait scandaleux que dans un Parlement comme le nôtre, qui se dit garant des libertés publiques et de la présomption d'innocence, l'intéressé n'ait pas la possibilité de s'exprimer en séance, que la commission juridique soit convoquée dans des conditions absolument chaotiques, qui sont indignes de notre règlement,